Come già affermato dal collega Boştinaru, le risorse saranno infatti fortemente orientate verso una sostenibilità intelligente, che coinvolgerà pubblico e privato e l'approccio plurifondo consentirà peraltro lo sviluppo di azioni integrate, che ci consentiranno di avvicinare più facilmente gli obiettivi di Europa 2020. Sulle regole generali, per contro, cui si ispirerà la politica di coesione, ribadisco, da un lato, il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che hanno segnato un traguardo importante per quanto riguarda la semplificazione delle regole, il partenariato multilivello, l'individuazione delle aree tematiche con l'indicazione di priorità alle piccole e medie imprese, all'occupazione, all'ambiente, all'istruzione e alla formazione dall'altro lato, devo esprimere il mio rammarico per le conclusioni del negoziato che hanno cancellato punti rilevanti del mandato che avevamo dato ai relatori. Mi riferisco alla più volte citata condizionalità macroeconomica e in particolare a quelle regole che condizionano pagamenti e impegni delle risorse dei Fondi strutturali al rispetto dei termini della politica macroeconomica. Questo vuol dire che le economie più deboli, quelle alle quali la politica di coesione assegna maggiori risorse, non potranno spendere realmente queste risorse, proprio perché più deboli economicamente e si troveranno, da un lato, ad essere sanzionate dall'Unione europea per non aver rispettato gli impegni della politica di coesione e, dall'altro, saranno frenate perché non possono spendere proprio perché in questa condizione. Non condivido neppure il reinserimento della riserva di perfomance perché essa, a causa delle regole che sono state scritte, porterà a una riduzione automatica del 6 percento del budget assegnato al singolo Stato membro. Non sono d'accordo sul declassamento della cosiddetta golden rule peraltro votata a larghissima maggioranza da questo Parlamento da regola iscritta nell'articolato a semplice premessa di stile, né sono d'accordo sulla regola che questa Presidenza ha scelto di adottare per la votazione.